Merci, Madame la Vice présidente, d'avoir rappelé que nous n'allions pas marchander, négocier cette aide au développement de l'Afrique contre un arrêt des migrations.

L'Europe a une responsabilité vis à vis de l'Afrique.

Ce sont des chiffres que nous ne citons même plus! Il faut retrouver cette tendance, cette capacité de coopérer avec ceux qui se débattent dans des régimes et dans des régions qui ne connaissent pas le développement économique de manière sereine. Du sommet du G20, je retiens l'engagement à lutter contre le financement du terrorisme.

Nous demandons que nos multinationales paient leurs impôts là où elles font leurs profits, ici et là bas. Voilà des mesures très concrètes que, dans l'esprit qui a prévalu à La Valette, nous pourrions mettre en œuvre. De la même manière, lorsque nous demandons que cessent les importations des minerais des régions en conflit, nous contribuons à une juste rémunération, à un apaisement et à un développement économique, dans de meilleures conditions, de l'Afrique. Voilà notre responsabilité poursuivre inlassablement le travail en faveur d'un renouveau de la coopération, dans l'intérêt de l'Afrique et dans le nôtre également, avec aussi une mobilisation contre cette finance folle, cette fiscalité qui échappe à l'intérêt des citoyens européens, mais aussi des Africains.